Natomiast tych się odsyła do kraju, a do nas bierze się ludzi, którzy nie chcą pracować.

A my niszczymy Europę.